ce qui veut dire que vous avez beaucoup et bien travaillé dans un temps relativement bref un an et demi sur un sujet extrêmement sensible.

Vlasák sur les coûts de transposition pour les sociétés de gestion. C'est naturellement un sujet que nous avons examiné au moment des discussions et dans l'étude d'impact.

M. Vlasák a parlé des procédures en matière de résolution des différends.

Je peux très bien comprendre cette remarque. Je me la suis faite d'ailleurs moi même pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer. Nous étions prisonniers, contraints par le calendrier d'une consultation que nous voulions faire pour montrer le volontarisme de la Commission sur un sujet où il faut écouter.

Je veux évoquer deux points, non pas pour excuser, mais simplement pour expliquer, au delà de la question du calendrier.

La deuxième chose que je veux dire aux députés qui se sont légitimement exprimés sur cette question, c'est que les réponses sont les bienvenues et seront reçues dans toutes les langues officielles. Bien sûr, les questions sont posées en anglais, mais nous avons prévu un mois de plus pour pouvoir les comprendre et y répondre et, je le répète, les réponses peuvent être formulées dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

ici. C'est un bon encouragement, Mesdames et Messieurs les députés, au moment où nous n'avons pas épuisé cette question du droit d'auteur, dont j'ai moi même dit qu'il devait être respecté. Les auteurs doivent être rémunérés correctement et rapidement, mais le droit d'auteur doit aussi je le répète vivre avec son temps, notre temps d'aujourd'hui, qui est le temps de l'internet